Monsieur le Président, c'est sur le respect de l'exception culturelle européenne que je voudrais attirer votre attention. Depuis plus de vingt ans, l'Europe est engagée dans un processus de protection et de promotion de la culture et des biens culturels. Dans ce contexte, les services audiovisuels bénéficient d'un statut privilégié puisqu'ils ne sont pas soumis à la directive sur les services pour la simple et bonne raison que l'Union européenne ne considère pas la culture comme une marchandise comme les autres. La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a consacré la spécificité des biens culturels et audiovisuels dans le champ des échanges marchands. C'est en raison de cette spécificité que les aides au développement de la culture financent de façon non négligeable les budgets dédiés à la production des films dans l'Union.